Alle Dinge, die genannt worden sind, sind richtig. Wir wollen natürlich auch Arbeitsschutz und Unfallschutz am Arbeitsplatz, wir möchten das natürlich europäisch ausgestalten und normieren das ist alles richtig. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass es hier nicht zu einer Flut von Bürokratie kommt, die letztendlich vor allem kleine und Kleinstunternehmen schlicht und ergreifend belastet.